Dieser Bericht hat einen normativen Teil und einen operativen Teil. Im normativen Teil versuchen wir, einen europäischen Konsens über das zu etablieren, was aus unserer Sicht Demokratie ausmacht, was unbedingt dazugehört. Der Rat ist seit Jahren nicht in der Lage, eine solche Einigung zu erzielen, weil die Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Traditionen haben. Dennoch, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass das, was in unseren Erwägungsgründen C bis O angeführt wird, ganz klare Elemente von Demokratie sind, die wir bei der Demokratieförderung berücksichtigen müssen. Im operativen Teil geht es um die Instrumente. Was haben wir an Instrumenten?

Wir finden, das ist oft zu langsam, zu bürokratisch, zu kompliziert, das kann man verbessern.

Hier ist noch viel zu tun!

Und ich glaube, und das ist wichtig, das gilt für alle Fraktionen Es gibt einige, die sind etwas enthusiastischer, es gibt andere, die sind etwas zurückhaltender. Wir brauchen Klarheit vom EAD, von der Kommission, von der polnischen Ratspräsidentschaft, die das als ein wichtiges Projekt betrachtet. Was sind die Grenzen zwischen den Instrumenten, die wir haben, und dem, was ein European Endowment for Democracy tun soll? Wer macht was mit welchen Instrumenten und in welcher Situation? Der Kollege Howitt hat hier eben das Thema Wahlbeobachtung angesprochen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Schauen Sie sich bitte die Ziffern 60 bis 63 an Das ist die Auffassung dieses Hauses zur Wahlbeobachtung. Wir wollen strenge Kriterien für die Auswahl der Länder, wir sind der Meinung, dass das nicht immer streng genug ist. Wir wollen umfassende politische Konzepte. Wir wollen ein Follow Up, was die Empfehlungen angeht. Ich glaube, das sind einige Punkte, die wirklich betont werden müssen. Was sind die nächsten Schritte? Dieser Bericht enthält viele Arbeitsaufträge für den EAD genauso wie für das Parlament. Wie machen wir Sanktionen effektiver? Wie machen wir die Instrumente effektiver? Was tun wir für Frauen und Demokratie Gender Equality?

Es gibt viele Arbeitsaufträge, die wir aus diesem Bericht ableiten können.